Wir stehen auf der Seite der demokratischen Revolution, Gaddafi muss weg und Europa muss eine aktive Rolle dabei spielen.

Dann müssen wir diese Lücke im Völkerrecht schließen. Wir müssen die Verantwortung, die wehrlose Bevölkerung zu schützen, trotzdem übernehmen, mit Hilfe der Arabischen Liga, mit Hilfe der Afrikanischen Union, aber auch mit Hilfe einer aktiven Rolle der Europäischen Union. Die militärische Durchsetzung würde dann der NATO und ihren Partnern obliegen, aber politisch und wirtschaftlich wird die Europäische Union auch weiterhin die zentrale Rolle spielen müssen, lange nachdem in einem solchen Szenario NATO und Vereinte Nationen gar keine große Rolle mehr spielen.

Also machen wir die Freihandelszone, lassen wir die Produkte in die EU, damit die Menschen auch wirtschaftlich eine Zukunft in demokratischen Ländern haben!